Rețelele inteligente contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la creșterea ponderii energiei din surse regenerabile și la asigurarea securității aprovizionării pentru gospodării. Încurajez regiunile și autoritățile locale să investească în sisteme energetice inteligente, ca potențială sursă pentru locuri de muncă durabile și ecologice la nivel local. Industria construcțiilor reprezintă unul dintre principalele domenii în care vor fi create locuri de muncă atât prin investiții directe în rețelele energetice inteligente, cât și prin stimularea dezvoltării tehnologiei în Uniunea Europeană, a inovării și a competitivității IMM urilor, prin investiții în măsuri de eficiență energetică și renovare, de exemplu, în sectorul locuințelor. Datele cu caracter personal colectate în legătură cu exploatarea sistemelor energetice inteligente sunt foarte sensibile, deoarece pot fi folosite pentru a dobândi informații despre comportamentul consumatorilor și, prin urmare, trebuie garantată o protecție specială a acestor date.